Hvala lepa, lep pozdrav vsem. gospod minister, v ustavi je zapisano, da ima vsakdo pravice, do pitne vode, da so vodni viri javno dobro, v upravljanju države, da vodni viri služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in v tem delu niso tržno blago. Da država zagotavlja oskrbo s pitno vodo preko občin neposredno in neprofitno. Zanima me, koliko vodnih virov ima Slovenija? Ali obstaja seznam vseh vodnih virov? Kateri so ključni vodni viri za Slovenijo? Kako Slovenija ščiti svoje ključne vodne vire? Ali so vsi vodni viri v upravljanju države in zakaj ne? Države, bogate z naravnimi bogastvi, svojo zemljo zaščitijo tako , da lahko tujec kupi samo tisto, kar je na zemlji. Tisto, kar je pod zemljo, pa ostane zavedno državno. V tem smislu se lahko celo zgledujemo celo po afriških državah. Ob sprejemanju Resolucije o državni varnosti je bilo veliko govora o tem, da je voda naša ključna strateška prednost v primeru kakršnihkoli nevarnosti. Mladina je pisala o tem, da je Heiniken v Ljubljani prevzel štiri vrtine na področju Pivovarne Union, ki jih lahko izkorišča do leta dva tisoč petintrideset in z njih načrpa kar sto osemnajst litrov vode na sekundo. Poleg tega lahko do leta dva tisoč petintrideset izkorišča še osem vrtin v Laškem. Vseh dvanajst vrtin naj bi predstavljalo kar šestdeset odstotkov slovenske vode, namenjene živilski industriji. Lastnik štirih vrtin v Ljubljani naj bi bil tudi hrvaški Atlantic Grupa, če še upoštevamo prodajo Radenske, je danes skupaj od skupaj devetindvajsetih vrtin v Sloveniji, katerih voda se lahko izkorišča za živilsko industrijo, že več kot polovica. Tu je sedemnajst največjih in najkakovostnejših v lasti tujih korporacij. Ali bo država te vrtine kdaj dobila nazaj? Jih lahko SDH kupi v okviru upravljanja slovenskega premoženja? Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite. Ja, hvala. Mogoče bi začel od zadaj.